Cieszę się, że ponad podziałami politycznymi zabieramy głos w tej ważnej sprawie, sprawie bolesnej, bo zawsze wykorzystywanie seksualne młodzieży to coś, co jest rzeczą okropną. I w moim przekonaniu głos Parlamentu Europejskiego w kontekście bardzo licznych przypadków w Afganistanie w prowincji Logar musi wybrzmieć bardzo mocno. Chciałbym, żebyśmy wywierali presję na władze tego kraju, który otrzymuje od nas olbrzymią pomoc humanitarną i ekonomiczną, aby zrobił wszystko, aby tego typu sytuacje nie miały miejsca w przyszłości, aby ograniczyć możliwości wykorzystywania seksualnego młodych ludzi, to bowiem oznacza dla nich piętno na całe życie.